virðulegi forseti af því að háttvirtur þingmaður baldur þórhallsson nefnir réttilega að það á að ræða um málefnin og það sem menn segja en ekki fara í manninn þá vil ég hvetja háttvirtan þingmann til að skoða nákvæmlega hvað ég sagði ég vitnaði nákvæmlega beint í orð sem ég hef fengið útprentuð hjá háttvirtum þingmanni baldri þórhallssyni það er það sem ég var að gagnrýna ef það er þannig að ég megi ekki einhverra hluta vegna gagnrýna háttvirtur þingmaður baldur þórhallsson eða einhverja aðra háttvirta þingmenn og fara orðrétt með það sem þeir segja þá er ég kominn í mjög sérkennilega stöðu það var rétt líka það

aðferðafræðina í þessum kosningum og háttvirtur þingmaður vísar í og ég get lesið það aftur fyrir þingheim með leyfi forseta efnisatriði spurninganna voru þar ákveðin það hvernig spurt var um efnisatriði var ákveðið af færustu aðferðasérfærðingum landsins þetta er ekki rétt virðulegi